Pane předsedající, budu asi jediným řečníkem na toto téma, ale domnívám se, že toto téma je velmi důležité, a chtěl bych poděkovat panu kolegovi, že se ujal tohoto tématu. Právě přeshraniční obchod je totiž tím důležitým mezníkem, kde můžeme posílit konkurenceschopnost jako takovou. Já bych chtěl zdůraznit i důležitost spolupráce s obchodními komorami jako takovými, které sehrávají velmi důležitou roli, a plně souhlasím se zpravodajem, že málo občanů ví o tom, že může i před zahájením nějakého sporu čerpat bezplatnou právní pomoc jako takovou a že se může poradit i v těchto věcech po ukončení tohoto sporu. Tato jistota je velmi důležitá, a proto plně podporuji i to, aby byla k dispozici jak na obchodních komorách, tak na obcích a městech databáze právníků, kteří budou jazykově vybaveni, aby mohli v těchto sporech pomoci.